Was ist der höchste Wert, den wir als Politikerinnen und Politiker haben?

Es ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Institutionen der Europäischen Union.

Deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir innerhalb der Europäischen Union für alle Institutionen für das Europäische Parlament, für die Kommission, aber insbesondere auch für den Rat die gleichen Regeln haben. Es kann nicht sein, dass Institutionen unterschiedlich transparent sind, dass wir unterschiedliche haben Wir haben im Rechtsausschuss ich war auch mit dabei das große Problem gehabt, dass wir eine neue Geschäftsordnung hatten, die vorher noch niemand angewendet hat, und es keine klaren Spielregeln gab für das Verfahren, das wir im Rechtsausschuss durchgeführt haben. Das können wir doch den Bürgerinnen und Bürgern dann nicht als ein sauberes Verfahren verkaufen. Deswegen müssen wir uns die Zeit nehmen, das Verfahren zu verbessern und zu diskutieren, wie wir das Vertrauen wiederherstellen können, das jetzt hier an manchen Stellen vielleicht verspielt wurde. Da ist der unabhängige ethics body sicherlich eine gute Idee, aber nicht die einzige. Wir könnten die Erklärungen der Kommissare früher öffentlich machen, es könnte OLAF eine stärkere Rolle bekommen. All das müssen wir in Ruhe diskutieren, und wir sind es den Europäerinnen und Europäern schuldig, dass wir eine Kommission haben, die sauber ist, und dafür müssen wir in den nächsten Jahren arbeiten.